Ich bin froh, dass die Auseinandersetzung um die Frage, ob Fußball politisch ist oder nicht, letztlich das große öffentliche Interesse für die Lage und die Entwicklung in der Ukraine erreicht hat, um das wir uns vorher immer wieder vergeblich bemüht haben.

Es geht nicht allein um Julia Timoschenko, es geht um die systematische Verfolgung von relevanten Köpfen der Oppositionsparteien in der Ukraine. Ich finde, wir sind damit jetzt, was die Aufmerksamkeit angeht, weitergekommen. Wir dürfen an dieser Stelle nicht stehenbleiben.

Ich bin der Auffassung Boykottiert werden muss die Regierung der Ukraine mit denjenigen einschließlich des Präsidenten, die für diese Unrechtsjustiz stehen.

Da ist die alte Idee, dass man diese Europameisterschaft innerhalb der EU und in einem Nachbarland der EU austrägt, genau die richtige gewesen, die bis heute gelten muss. Diese Europameisterschaft muss dazu führen, dass die Begegnungen und der Austausch, die Debatte über Demokratie intensiviert werden. Alle diejenigen, die offiziell teilnehmen, sollten ihre Kritik an dem Vorgehen gegen Frau Timoschenko und andere Politiker, die im Gefängnis sind, unbedingt deutlich machen. Das Beste wäre, diese Unrechtsjustiz würde vor Beginn der Spiele beendet werden. Ich weiß nicht, ob so viel Einsicht in der Ukraine möglich ist.

Die nächsten Wahlen müssen tatsächlich den Beweis dafür liefern, dass es in der Ukraine eine Entwicklung zu Demokratie und Rechtstaatlichkeit gibt, und tatsächlich ist die Teilnahme der bisherigen führenden Oppositionspolitiker als Kandidaten der Opposition von uns in den Mittelpunkt unserer Forderungen zu stellen.